Hvala lepa za besedo. Pozdravljena, državna sekretarka! Odbor za delo, družino, socialne zadeve invalide je na peti seji kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je državnemu zboru predložila vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje predloga zakona po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika državnega zbora je sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato ker je odbor obravnaval na podlagi stodvainštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora. Pri delu odbora so sodelovali: predstavniki predlagatelja z ministrico za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti in predstavnico Zakonodajno-pravne službe. Odbor je prejel naslednje gradivo, objavljeno na spletnih straneh državnega zbora. Predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje državnega sveta, vložene amandmaje kvalificiranih predlagateljev, pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti na pripombe Zakonodajno-pravne službe. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajnotehničnega vidika in dala konkretne pripombe k prvemu in k drugemu členu. Ker prvemu členu je bil vložen amandma koalicijskih poslanskih skupin. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo invalide, ki podpira predlagane spremembe. Predstavnica predlagatelja je predstavila predlog zakona, predstavnica ZPS je povedala, da so uvodu dali pripombe pravnosistemske narave. Načelo pravne države iz drugega člena ustave podaja zahtevo po jasnosti, preglednosti, predvidljivosti zakonske ureditve ter terja skladnost materialne, organizacijske in procesne ureditve družinskega prava, zato bi bilo treba Družinski zakonik glede vprašanj, izpostavljenih mnenju, čim prej uskladiti z Zakonom za izvajanju rejniške dejavnosti ter zakonom o o nepravdnem postopku. Ostale pripombe so bile zakonodajnotehnične narave. V vloženem amandmaju je bila ena upoštevana, glede pripomb h k končni določbi pa so bile pa so bila posredovana pisna pojasnila ministrstva, ki predstavljajo pomemben del zakonodajnega gradiva in jih Zakonodajno-pravna služba sprejema. V krajši razpravi, ki je potekala o prvem členu predloga zakona, so razpravljavci zastavil nekaj vprašanj v zvezi s preusmeritvijo pristojnih centrov za socialno delo na sodišča in s tem povezanimi kadrovskimi vprašanji ter možnostjo uveljavljanja dopusta rejnikov. Ministrica je poudarila, da rejniki dopust lahko uveljavlja na podlagi zakona o varstvu in družinskih prejemkih in imajo že sedaj enake pravice. Prav tako je povedala, da priprave naprej od pristojnosti potekajo že dalj časa, zato po njenem mnenju hujših težav naj ne bi bilo. Odbor je sprejel vloženi a amandma, vloženi amandma. Pripravljeno je besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Hvala lepa.